Per quanto riguarda il Congo, certamente c'è molta preoccupazione circa l'attuazione degli accordi di San Silvestro, un grande risultato che però deve essere portato avanti con il concorso e l'attenzione delle autorità internazionali e delle istituzioni internazionali, visto che è così difficile la pacificazione fra queste fazioni così opposte e che procede in maniera molto lenta e sospetta la liberazione dei prigionieri politici. Mi sembra, come giustamente denuncia la Conferenza episcopale, un elemento fondamentale per chiarire le reali intenzioni del vecchio governo.